Unul dintre obiectivele pe care ni le am fixat este un procent mai mare de absolvenți de învățământ superior. Din păcate, situația actuală arată că tinerii nu reușesc să valorifice nici măcar studiile pe care le au făcut, trebuind să accepte slujbe mult sub calificările lor. Aceasta înseamnă o irosire a banilor pe care i au investit statele membre în educație și trage un semnal de alarmă că trebuie să adaptăm urgent programa școlară la nevoile pieței muncii. Pentru a putea atinge obiectivele Strategiei Europa 2020 trebuie să alocăm fonduri substanțiale pentru o pregătire pragmatică a tinerilor și pentru programele de învățare pe tot parcursul vieții. Din punctul meu de vedere putem contracara problema șomajului în rândul tinerilor prin creșterea cofinanțării pentru fondurile structurale. De asemenea, un punct important, asupra căruia trebuie să ne concentrăm, este implicarea tinerilor în cercetare și inovare pentru dezvoltarea tehnologică, astfel încât să devenim mai competitivi economic la nivel mondial.